Monsieur le Président, je n'ai pas eu droit à une question mais à une pétition de principe de M.

Encore une fois, un État qui sortirait de l'euro verrait sa nouvelle monnaie dévaluée de façon dramatique.